Eine solche Budgetpolitik entbehrt jeder Logik und wird illegaler Einwanderung und Asylmissbrauch Tür und Tor öffnen. Außerhalb der EU soll die finanzielle Hilfe für Palästina gekürzt werden.